Ha eredményt akarunk elérni a romastratégiában, egyszerre kell javítani az oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási helyzetet és fölvenni a harcot a romaellenesség, a gyűlöletbeszéd, a romákat sújtó diszkrimináció ellen. Egyik sem lehet eredményes, ha a másikat figyelmen kívül hagyjuk. A Bizottság romastratégiája csak az egyik oldalra, a szociális tennivalókra figyel, ott is elsődlegesen a tagállamokra hárítja a felelősséget.

Nem szólalt meg a Bizottság akkor, amikor Magyarországon heteken keresztül paramilitáris csoportok tartották félelemben a roma lakosokat Gyöngyöspatán, és a magyar kormány csak akkor lépett, amikor a feszültség, a provokáció erőszakba torkollott. Félő, hogy amennyiben Európa nem hajlandó a bizottsági közleményben említettnél nagyobb szerepet vállalni a romák helyzetének javításában, a hasonló helyzetek meg fognak ismétlődni.